Es sind daher alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass es in EU Gewässern eine solche Umweltkatastrophe nie geben wird. Dazu sind meines Erachtens die Einhaltung dreier Punkte ein absolutes Muss Erstens, die größte Vorsorge zu treffen, das heißt, alle Risiken der Offshore Förderung einzukalkulieren. Zweitens, für höchste Sicherheit zu sorgen und verbindliche EU Mindestsicherheitsvorschriften zu schaffen, und drittens, höchste Umweltschutzstandards zu garantieren. Ich denke, es ist von größter Wichtigkeit, die Reaktionsfähigkeit auf Unfälle zu prüfen und ein gemeinsames europäisches und hoffentlich auch weltweites System zur Vermeidung von solchen Umweltkatastrophen zu schaffen.